Já vnímám, že některé části této zprávy paní Westphalové jsou rozhodně pozitivní. Jako příklad mohu hovořit o tom, že volání po neomezování kohezní politiky po roce 2020 je samozřejmě i mně velmi vlastní, nebo naopak další kritika pozvolné destrukce kohezní politiky jinými nástroji, jako je Junckerův investiční plán. S tím vším souhlasím, ale s čím jsem nemohl souhlasit, je opuštění či jisté rozmělnění kritéria HDP, pokud jde o používání tohoto kritéria při rozdělování evropských peněz.

o demografický vývoj, po kterém EP podle této zprávy volá, tak to je podle mne krok špatným směrem, který povede na evropské úrovni ke zbytečným diskuzím a v neposlední řadě je i v rozporu se zájmy ČR. Proto jsem tuto zprávu, jak říkám, nepodpořil.